Es una realidad que la crisis económica la sufre la ciudadanía con menos renta y que las políticas de austeridad y duros recortes en los servicios públicos están ampliando la brecha de la desigualdad. Los europeos de los Estados más débiles están golpeados doblemente, lo que les lleva a alejarse de este modelo de Europa. Es imperativo avanzar y recuperar el objetivo de una Europa más cohesionada y solidaria. Para lograrlo, debemos insistir en dos ideas en primer lugar, fijar claramente el ámbito de actuación y responsabilidades de las diferentes autoridades presupuestarias a escala subestatal, es decir, el cumplimiento de los plazos de pago fijados, porque existe la morosidad, como en Castilla La Mancha, donde los ayuntamientos están asfixiados por el impago.